Am înțeles cât de importante sunt acordurile de tip PNR pentru Uniunea Europeană, dar, în același timp, este important să existe și un echilibru real între protecția vieții private a cetățenilor europeni și necesitatea combaterii terorismului. Doamnă comisar, trebuie să dispunem de garanții ferme din partea acestor state că nivelul de protecție a datelor cu caracter personal ale cetățenilor europeni va fi la același nivel ca și în interiorul Uniunii Europene. De asemenea, reguli echivalente ca cele din Uniunea Europeană trebuie să existe în ceea ce privește timpul de păstrare a datelor și accesul la căi de atac administrative și judiciare. Nu era cazul acum, în seara asta, să ridic problema lipsei reciprocității de free visa pentru cinci state membre Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Polonia și România în relația cu Statele Unite și Canada, dar dumneavoastră ați făcut acest lucru și aș dori să vă întreb când se va rezolva și această problemă oarecum rușinoasă pentru Uniunea Europeană.